hæstvirtur forseti ég tala fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um frjálsan atvinnu og búseturétt launafólks innan evrópska efnahagssvæðisins númer fjörutíu og sjö nítján hundruð níutíu og þremur lögum um atvinnuréttindi útlendinga númer níutíu og sjö tvö þúsund og tvö og lögum um útlendinga númer níutíu og sex tvö þúsund og tvö þetta er álit frá félags og tryggingamálanefnd nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund fulltrúa frá félags og tryggingamálaráðuneyti og frá vinnumálastofnun

þegar búlgaría og rúmenía urðu aðilar að evrópska efnahagssvæðinu var samið um sérstaka aðlögun á löggjöf evrópusambandsins gagnvart löndunum meðal annars var veittur aðlögunartími að reglum um frjálsa för launafólks og aðstandenda þeirra þannig að ákvæði

í gildandi lögum er nú miðað við það tímamark hvað varðar frjálsan atvinnu og búseturétt ríkisborgara búlgaríu og rúmeníu hér á landi sem hafa því sömu stöðu og aðrir borgarar utan evrópska efnahagssvæðisins samkvæmt því frumvarpi sem hér er flutt verður aðlögunartíminn lengdur um þrjú ár til fyrsta janúar tvö þúsund og tólf með þessu er þó einungis hluti heimildar til frestunar nýttur en aðildarríkjum að evrópska efnahagssvæðinu er leyfilegt að lengja aðlögunartímann til fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán í frumvarpinu er lagt til að nýtt sé heimild til að fresta gildistöku laganna vegna þeirra þrenginga sem orðið hafa í efnahagslífi þjóðarinnar og aukins atvinnuleysis sem þær hafa haft í för með sér aðstæður á vinnumarkaði hafa versnað og því eðlilegt að grípa til ráðstafana sem geta orðið til þess að draga úr yfirvofandi atvinnuleysi heimild til að framlengja aðlögunartímann er bundin þeim skilyrðum að framlenging þurfi að koma til áður en gildandi tímamarki lýkur og tilkynna þarf til eftirlitsstofnunar efta fyrir fram um frestun á gildistöku ákvæðanna um frjálsa för launafólks og aðstandenda augljóst er því að samþykkja þarf frumvarpið fyrir áramótin sé ætlunin að fresta gildistöku ákvæðanna að sama skapi getur aðildarríki þó einhliða vikið frá aðlögunartíma og veitt ríkisborgurum landanna tveggja full réttindi á þessu sviði á við ríkisborgara annarra ríkja evrópska efnahagssvæðisins ef ákvörðun verður tekin um slíkt nefndin telur eðlilegt við núverandi aðstæður að framlengja aðlögunartímann eins og áður sagði til fyrsta janúar tvö þúsund

svipað frumvarp og var flutt á síðasta þingi þar sem sett voru tímamörk til fyrsta janúar tvö þúsund og níu nú er verið að framlengja það um þrjú ár en í sama frumvarpi á síðasta þingi hafði nefndin til meðferðar þetta frumvarp til laga og það var samþykkt tuttugasta og níunda maí síðastliðinn samanber lög númer sjötíu og átta tvö þúsund og átta með þeim lögum var meðal annars gerð sú breyting á lögum um atvinnuréttindi útlendinga númer níutíu og sjö tvö þúsund og tvö að atvinnuleyfi voru flokkuð eftir því á hvaða grundvelli þau eru veitt ákvæðum sem varða atvinnuleyfi fyrir nánustu aðstandendur útlendings var jafnframt breytt við þá breytingu láðist að lögfesta heimild til að veita nánustu aðstandendum íslenskra ríkisborgara sambærileg atvinnuleyfi áður hafði verið stuðst við sjöundu grein laganna til að veita slík leyfi eftir að útlendingi hafði verið veitt dvalarleyfi sem nánasta aðstandanda samkvæmt lögum um útlendinga vegna flokkunar atvinnuleyfa er ekki lengur hægt að styðjast við fyrri framkvæmd þykir því ástæða til að leiðrétta þetta og leggja til breytingar á tólftu greinar laganna þannig að heimilt verði að veita nánustu aðstandendum íslenskra ríkisborgara atvinnuleyfi að uppfylltum sömu skilyrðum og gilda varðandi veitingu atvinnuleyfa til nánustu aðstandenda útlendings sem fengið hefur tímabundið atvinnuleyfi samkvæmt áttundu grein laganna tímabundið atvinnuleyfi sem tengist dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða samkvæmt elleftu greinar eða óbundið atvinnuleyfi samanber tólftu greinar laganna nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingu sem kynnt er í nefndarálitinu kristinn h gunnarsson árni johnsen og jón gunnarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið skrifa undirritaður guðbjartur hannesson formaður félags og tryggingamálanefndar ármann krónu ólafsson helga sigrún harðardóttir ögmundur jónasson kjartan ólafsson og ásta r jóhannesdóttir ég held að þetta mál skýri sig sjálft það er nánast endurflutningur á máli sem var hér fyrir skemmstu og felur í sér fyrst og fremst framlengingu en um leið lítillega leiðréttingu þar sem tryggt er að samkvæmt lögum gildi sömu réttindi um nánustu aðstandendur útlendinga og